Cet article organise le dialogue, qui est censé être ouvert et transparent, entre nos institutions, d'une part, et les organisations confessionnelles, d'autre part, mais aussi les organisations philosophiques et non confessionnelles.

Je remarque avec inquiétude que les défenseurs de l'humanisme, de la libre pensée, de la liberté de conscience ne sont que très rarement invités à intervenir dans ces événements, alors que, dans le même temps, sont nombreux les rassemblements où on demande aux représentants des trois grands monothéismes de commenter la politique extérieure de l'Union. C'est d'autant plus problématique qu'on sait que les religions sont parfois utilisées dans certains des États concernés pour opprimer, voire persécuter les populations. Je pense évidemment aux femmes, aux minorités sexuelles, mais aussi aux athées et aux apostats, qui peuvent risquer leur vie de ce simple fait. Nos valeurs de paix, de liberté, d'égalité, n'ont pas besoin du modèle de la foi pour être intégrées. Elles peuvent même parfois être combattues par les formes les plus extrêmes de toutes les religions.